í gær og í dag hafa forseta borist óskir frá fjórum háttvirtum alþingismönnum um að fram fari umræður utan dagskrár um niðurstöður í kosningum sem fram fóru síðastliðinn laugardag um tillögur um sameiningu sveitarfélaga enn fremur er forseta kunnugt um að að minnsta kosti höfðu ætlað að fá hið sama mál tekið upp hér í dag með vísan til annarra ákvæða þingskapa ég hafði því frumkvæði að því í morgun að hæstvirtur félagsmálaráðherra hæfi umræðu um málið þannig að bæði hann og þingmenn gætu brugðist við þeim tíðindum sem urðu í þessum kosningum þegar í dag jafnvel þótt með stuttum og knöppum væri en jafnframt yrði séð til þess að ráðherrann gæti síðar til dæmis þegar úrslit liggja fyrir í þeim kosningum sem fram fara í kjölfar þeirra sem voru síðastliðinn laugardag tekið málið upp aftur þar sem kostur væri á því að ræða málið enn frekar og með rýmri tíma það er að vísu venja sem forseti hefur haldið að þingmönnum að ekki færi fram umræða um störf þingsins á undan fyrsta dagskrárliðnum sem er fyrirspurnir til ráðherra en þar sem svo sérstaklega stendur á sem í dag telur forseti að rétt sé að gera undantekningu sem þó ber ekki að skilja sem fordæmi á nokkurn hátt